Señor Presidente, son necesarias medidas urgentes y concretas para poder reducir el impacto que tiene sobre el sector pesquero el incremento del precio del combustible. El sector trabaja con recursos cada vez más escasos, recibe cada vez precios más bajos y tiene una importante competencia con las importaciones de terceros países, que sí distorsionan el mercado.

Porque apoyar la investigación en este campo es una apuesta también por la rentabilidad y una oportunidad para sectores, como el de la construcción naval, en relación con el mercado de la energía, de poder tener un futuro y poder reinventarse.